fyrsta lagi segir hæstvirtur ráðherra að landslagið sé að sveiflast frá einstaklingshyggju til samhygðar og slíkrar hyggju andstæðrar hyggju ég ætla að spyrja hann með öryrkjadóminn sem var kórónan á einstaklingshyggjunni hvort hún telji að öryrkjar sem búa í sambandi með ríkum maka þurfi að óttast að það sé farið að taka tillit til félagslegrar stöðu þeirra en ekki einstaklingshyggjunnar síðan vil ég spyrja hann með aðild að evrópusambandinu þann sextánda júlí var rædd aðildarumsókn að evrópusambandinu og það var síðasta umræða þar segir hæstvirtur ráðherra með leyfi frú forseta ég hef þá sannfæringu að lýðræðið sé fyrir borð borið í evrópusambandinu vegna þess

síðan segir hæstvirtur ráðherra í lokin ég segi já ég vil spyrja hæstvirtan ráðherra sér hún eftir þessu biður hún afsökunar á þessu núna þegar við erum að sækja um aðild að evrópusambandinu það er búið að sækja um fyrirvaralaust það er verið að breyta stofnunum landsins til þess að geta haldið áfram umsóknarferlinu og þetta kostar óhemju peninga og hvað er með flokksræðið